Wenn man jemanden liebt, dann hat man besondere Ansprüche an ihn.

Staaten, mit denen wir besonders eng verbunden sind, fallen nicht unter dieselbe Kategorie wie irgendwelche fürchterliche Diktaturen auf anderen Kontinenten. Malaysia ist ein wertvoller und enger Partner der Europäischen Union.

Deshalb nehmen wir besonders ernst, was in Malaysia passiert.

Auf diesem Weg sollte es bleiben, auf diesem Weg wird es bleiben als ein besonders enger Partner der Europäischen Union, dem es gelingen sollte, diese barbarische Form der Strafe zu überwinden.